Siamo ancora qua a parlare di Garanzia giovani, siamo qua a chiedere ancora una volta che venga implementata questa misura di contrasto alla gli effetti della disoccupazione addirittura chiediamo che venga stabilizzata e che diventi una misura sistemica di aiuto alla disoccupazione. Purtroppo questa non è la strada.

Io porto l'esperienza del mio Paese che ha fallito completamente questa implementazione. Veniamo dallo stesso paese, caro collega Benifei, ma probabilmente parliamo con persone diverse. Ti farò avere le mail di tanti giovani che mi scrivono che, a un anno di ingresso nel percorso Garanzia giovane, non sono stati ancora pagati e mi chiedono perché e se è normale. No, non è normale! Mi chiedono se è normale ricevere semplicemente la proposta per seguire un corso di formazione o un tirocinio, non parliamo neanche di apprendistato, che già sarebbe qualcosa di più vicino al mondo del lavoro.